De asemenea, s au activat rezerve pentru ajutoare de urgență și s a folosit instrumentul de flexibilitate financiară.

Se asigură că se raportează sistematic toate cheltuielile, că acestea sunt transparente, că noi cheltuim numai ceea ce este strict necesar, pentru că sunt banii cetățenilor?